Kindermisbruik is een nachtmerrie voor iedere ouder en een onbeschrijflijk traumatische ervaring voor het kind en ook voor de hele maatschappij.

In Nederland waren we getuige van een vreselijke en grootschalige misbruikzaak.

Een in Letland geboren man, al eens veroordeeld in Duitsland, kon gewoon gaan werken in Amsterdam op een crèche, zonder dat de eerdere veroordeling bekend was. Hij maakte gebruik van internet om foto's van zijn misbruik van zéér, zéér jonge kinderen te verspreiden.

Een verklaring omtrent gedrag, die nodig is voor dit soort beroepen, zal worden gekoppeld aan het Europees strafregister, dat in 2012 functioneel zal zijn.

Daarnaast moeten we onze kinderen op internet beschermen, want iedere klik, iedere blik op een foto of een film van een misbruikt kind is steeds opnieuw een aantasting van dit kind.

Slachtoffers hebben bescherming nodig en zeer zorgvuldige nazorg, ook in strafprocedures. Het aannemen van deze verbeterde wetgeving zal ons helpen om een veiliger Europa te creëren voor onze kinderen.